Doresc mai întâi să o felicit pe dna raportor pentru munca sa în vederea constituirii cadrului juridic care va sta la baza implementării sistemului de identificare biometrică. Unele aspecte din acest raport au provocat dezbateri aprinse în numeroase țări membre ale Uniunii Europene, mai ales cele referitoare la identificarea biometrică. Astfel de dispute au avut loc recent și în România, care este penultima țară din Uniunea Europeană ce introduce pașaportul biometric, dar prima care implementează un nou standard de biometrie cu amprente de la ambele mâini și expresia facială. Preocuparea pentru adoptarea sistemului de identificare biometrică are la bază îngrijorarea firească referitoare la asigurarea securității persoanelor, după cum firească este și îngrijorarea privind modul în care sunt folosite și protejate datele obținute. Una din cele mai importante datorii ale statelor membre este de a asigura siguranța cetățenilor lor, dar fără a pune în pericol drepturile fundamentale ale omului. De aceea, cred că este de datoria noastră să găsim calea echilibrului între cele două elemente esențiale ale vieții noastre libertatea și siguranța. Raportul pe care îl dezbatem astăzi este un raport mai degrabă tehnic, menit să armonizeze măsurile la nivel european în privința identificării biometrice. Acest lucru se impune, având în vedere că o serie de state membre practică deja această metodă, în absența unui cadru legislativ european în domeniu. Faptul că, de exemplu, copiii cu vârste mai mici de 12 ani și persoanele ce se află în imposibilitatea fizică de a fi amprentate vor fi exceptați de la prelevarea de amprente pentru vize biometrice este o dovadă de moderație și pragmatism care trebuie extinsă în ansamblul statelor membre.